Ja, predsedujoči, hvala za besedo. Mene danes najbolj žalosti to, ker, ko sem videla tale predlog sem rekla: "Opa, fajn, končno res res dobra tematika, greste v pravo smer, res je treba urediti, in izboljšati položaj prostovoljnih gasilcev." In sem bila res vesela. Ko sem ga prebrala, me je sicer to veselje mogoče malo minilo, pa vendar vemo, lahko v prvi obravnavi zadevo spravimo skozi, jo amandmiramo in tako naprej. Me pa moti, da smo danes v tej razpravi, namesto da bi dejansko razpravljali o problemih prostovoljnih gasilcev in dejansko mogoče kakšen predlog in kakšen zastor, raztrli tudi ministrstvu, da bo to še lažje vključilo v predlog, ki ga pripravlja, smo šli v nekaj, kar pa je slabo, žalostno in še marsikaj drugega. In to je to, da politizirate s pojmom gasilstva. Vsi. Tukaj ne bom šla na opozicijske, tudi na koalicijske poslance bom šla. Kdo je kupil AED, kdo vse je gasilec, omenjate uspehe, se zahvaljujete, še značke kažete. To pa ni prav in to res, res ni prav. In dajmo tukaj potegniti vsi skupaj črto in dajmo pustiti gasilstvo tam, kjer je. In to so, gasilci so naši, od vseh nas, levih, desnih, zelenih, vijoličnih, kakorkoli obrnete. Ne vem, zakaj se mi zdi, kolega predlagatelj, da je ta zakon prišel na mizo ravno zaradi tega, zaradi neke promocije, zaradi neke politizacije tega, zaradi tega, da zdajle, ko nas javnost gleda, se lahko pohvalimo, izpostavimo svoja gasilska društva. Jaz se tega ne bom šla, ker vsak tisti, ki me pozna, ve, koliko prostovoljnih ur je bilo temu namenjeno v mojem življenju. Tudi ve, da se je predsednik vlade že v predvolilni kampanji jasno zavezal, da bo na tem področju treba nekaj narediti. Je pa dejstvo, da tele zadeve, ki jih vi zasledujete v tem predlogu, ne bodo rešile tega problema, ki ga imamo in je realen, da ogromno gasilcev na, predvsem na podeželju, ki delajo v nekih manjših, pri obrtnikih, v manjših podjetjih, ki so zaposleni mogoče trije, štirje iz istega kraja, prihaja do tega, da če so vsi gasilci, kar po navadi so, ima ta obrtnik težave, ko pride do intervencije, ker gredo gasilci na isto intervencijo. In te težave, mi ne bomo rešili težave delodajalcev, v tem primeru govorim, z nobenimi davčnimi olajšavami in podobnimi zadevami. To lahko samo podpremo na ta način, da v javnosti konstantno vzbujamo to ta občutek, da so družbeno odgovorna podjetja pomembna iz širšega pomena tudi za gasilstvo. Kot pravim, marsikaterega problema delodajalcev z nobenim zakonom ne bomo rešili. To je samo stvar tega, a se mi ko družba ko celota zavedamo, zakaj so gasilci pomembni, in da tudi kakšen obrtnik, čeprav mu to povzroča težave, stisne zobe, zato ker dela za svoj kraj in za družbeno dobro in mu to tudi potem kraj priznava. Tega, da pa v tistem delu delo ni opravljeno, pa ne bomo mogli nadomestiti z nobenim nadomestilom, ker bi tako nadomestilo za manko, ki ga obrtnik ima, bil pač prevelik strošek za državni proračun. In to je popolnoma jasno. Sistemsko je bilo tudi omenjeno, da se še na to navežem. Ne gre se za ko urejanje pri vsaki zadevi. Gle gre se za to, da imamo izvršno vejo oblasti, ki je zadolžena za to oziroma ima vpogled v sistem, da pripravi predlog. In jaz se ne bom o obračala nazaj, zakaj štiri leta, v štiriletnem obdobju ni bilo kaj storjeno ali pa zakaj v dvajsetletnem obdobju ni bilo kaj storjeno. Jaz mislim, da imajo gasilci soliden položaj, so pa izboljšave vsekakor mogoče. Vsi gasilci, ki so tukaj noter, pa tisti, ki so zunaj, pa vedo, da tega ne delajo zaradi lastnih, finančnih koristi, ampak to delajo zaradi tega, ker so taki ljudje oziroma smo taki ljudje. Jaz mislim, da bo ministrstvo v kratkem, se pravi, če je zapisano, Ministrstvo za obrambo, celovito prenovo Zakona o gasilstvu, kjer bojo vključene vsebine, ki so tudi del predloga poslanske skupine, verjamemo in čakamo. Če se pa zadeva ne bo hitro premaknila, pa imamo vsi mi možnost, da to še vzpodbudimo. In tukaj jaz mislim, da bo Lista Marjana Šarca vsekakor stala za tem, da, se te zadeve uredijo. Bom pa jaz danes ta zakon, ki je predlagan, zavrnila iz tega razloga, ker, ne verjamem v to, da lahko s parcialnimi zadevami treh členov rešimo karkoli pri gasilcih, ampak da je mogoče treba malo pogledati v sistem, se s kom tudi posvetovati, pogovoriti in najti najbolj optimalne rešitve. In kot rečeno, zato imamo tukaj, vlado in ministrstvo, ki pozna to tematiko, ki ima vpogled v sistem. In verjamem, da bo to tudi sprovedlo v prakso. Hvala.